Madame la Présidente, merci à toutes et à tous pour votre engagement sur ce texte. L'objectif désormais est que les engagements pris par l'Union et les États membres au titre de ce programme soient effectivement tenus et que la législation environnementale européenne soit pleinement mise en œuvre. Nous devons en finir avec les grandes incantations. Chacun doit assumer ses responsabilités. C'est un devoir de crédibilité vis à vis des citoyens européens et de notre planète. Je tiens à remercier très sincèrement mes collègues rapporteurs fictifs des autres groupes politiques, avec une pensée particulière pour Jo Leinen, qui ne peut être présent ce soir, ainsi que mon collègue Seeber qui m'a aussi beaucoup aidé. Je remercie également le commissaire Potočnik pour son engagement sans faille sur ce dossier. Merci aussi à la présidence irlandaise pour sa motivation et sa grande efficacité.